Die Bevölkerung in der Zentralafrikanischen Republik leidet extrem unter den jahrelangen Kämpfen und schweren Menschenrechtsverletzungen durch bewaffnete Gruppen und durch die Armee. Und obwohl bereits 2012 mehrere bewaffnete Gruppen das Ende des Konflikts mit der Regierung erklärt und sich zur Entwaffnung verpflichtet haben, nehmen die schweren Menschenrechtsverletzungen kein Ende. Es kommt zu außergerichtlichen Tötungen, Entführungen, Plünderungen, ja Massenhinrichtungen.

Dadurch wurde besonders deutlich, dass die fragilen staatlichen Strukturen von Recht und Ordnung nun komplett zusammengebrochen sind. Man muss wohl von einem nicht existierenden Justizwesen sprechen. Die jahrelangen gewalttätigen Auseinandersetzungen und eine kaum funktionierende Regierung haben dazu geführt, dass Grundnahrungsmittel knapp und die Preise extrem hoch sind und viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen, um ihr schieres Überleben zu sichern.

Die EU ist aufgefordert, mit ihrer humanitären Hilfe fortzufahren und die Regierung der Zentralafrikanischen Republik darin zu unterstützen, ein funktionierendes Regierungshandeln zu ermöglichen. Insbesondere muss die EU darauf hinarbeiten, dass die Menschenrechtsverletzungen aufhören und diejenigen zur Verantwortung gezogen werden, die diese Verbrechen angeordnet und durchgeführt haben. Es ist notwendig, hierfür eine gemischte Untersuchungskommission einzusetzen.